Denn ohne seine außerordentlich konstruktive und jederzeit versöhnliche Art, den Ausschuss zu führen und vor allem auch an dieser Richtlinie in diesem Falle als Schattenberichterstatter mitzuwirken, wäre viel von der Arbeit im Binnenmarktausschuss in den vergangenen fünf Jahren so nicht möglich gewesen.

Denn die Arbeit im Parlament wird vor allem dadurch gestaltet, dass wir diese konstruktive Atmosphäre ermöglichen. Ich kenne keinen Ausschuss, der in einer solchen Weise zusammenarbeitet. Es ist ja auch deutlich geworden, dass das Maß an Übereinstimmung, das wir in verschiedenen Gesprächen gefunden haben, besonders groß ist. Gerade bei solchen neuen Gesetzgebungsfortschritten ist es wichtig, dass wir in großer Geschlossenheit und auch in der inhaltlichen Aufstellung mit vereinten Kräften kämpfen.

Ich finde es völlig berechtigt, dass Sie den Punkt nochmal ansprechen. Der Grund, warum wir ihn am Schluss rausgenommen haben, war, dass aus unserer Sicht kraft Natur der Sache die öffentliche Verwaltung Resilienzkonzepte verfolgen und sicherstellen muss, dass sie in jedem Fall notfallresistent ist.

Aber, wie gesagt, die Kommission kann diesen Nachweis noch erbringen.

Das Beispiel Estland vor einigen Jahren hat gezeigt, was Cyberangriffe, die ja inzwischen überwiegend aus dem Bereich der organisierten Kriminalität kommen, alles bewirken können. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass Europa als Ganzes sicherer wird.